Vreau să o felicit pe Adriana Țicău pentru acordul ambițios cu Canada. Acordul reprezintă o etapă importantă a procesului de deschidere a pieței și va determina, în același timp, apariția de noi rute aviatice precum și dezvoltarea de noi oportunități pentru investitorii de pe cele două maluri ale Atlanticului, atât în ceea ce privește dezvoltarea de noi investiții, cât și pentru apariția de noi servicii pentru cetățenii europeni și canadieni. Consider benefică decizia de a permite companiilor aeriene de a opera fără restricții în orice punct din Europa și orice punct din Canada, lucru care va aduce beneficii consumatorilor, companiilor aeriene și, în general, economiilor celor două părți. Prin aplicarea acestui acord vor exista mai multe servicii operate de o companie aeriană și noi posibilități pentru transportul de mărfuri, dar acest lucru trebuie să determine și o preocupare mai mare în ceea ce privește respectarea impactului asupra schimbărilor climatice. În plus, acordul va face piața europeană și cea canadiană mai sigure prin întărirea cooperării în domeniul respectării procedurilor de certificare și a inspecțiilor cu scopul de a garanta un nivel maxim de securitate pentru persoane și bunuri.